Wir laufen Gefahr, durch eine sehr verkürzte Sicht auf komplexe wirtschaftliche und soziale Entwicklungen und durch entsprechendes populistisches Agieren einen Handelskrieg mit China vom Zaun zu brechen. Das brauchen wir als Europäische Union im Augenblick am wenigsten! Ja, wir brauchen fairen Handel und faire Produktion.

Durch die Kürzung von Fördermitteln in Deutschland und anderen Staaten wurde der Fotovoltaikmarkt künstlich verkleinert und dadurch die Konkurrenz verschärft. Wenn daraus ein harter Konflikt auf politischer Ebene entsteht, gefährden wir die Handelsbeziehungen der Hersteller von Polysilizium, aber auch die Exporte anderer Sektoren.

Was wir gestern hier im Haus zum Haushalt der EU und den Positionen der EU Mitgliedstaaten zu enormen Kürzungen diskutiert haben, hat eben auch Auswirkungen auf die Frage, über die wir jetzt diskutieren.

Organisieren Sie als Kommission sehr schnell weil die Zeit wirklich drängt ein gemeinsames Forum für europäische, amerikanische und chinesische Hersteller und unterstützen Sie die Vernetzung von Entwicklung, Produktion und Vertrieb in diesen drei Hauptregionen.